Spoštovani predsednik Vlade in ministri. Pred nekaj dnevi sem se pogovarjal s študentkama v Ljubljani. Lahko si mislite, kako sem bil presenečen, ko niso vedele, kje je Krško in da imamo v Sloveniji jedrsko elektrarno. Glede na problem, o kateri bom govoril, se bojim, da tega še marsikdo v Ljubljani ne ve ali pa noče vedeti. Sprašujem se, ali se bi res moralo zgoditi nekaj neprijetnega, da bi se to spremenilo. Spoštovani predsednik! Vam pa je gotovo znano, da sta nekako v času vašega rojstva Republiki Slovenija in Hrvaška na Krškem polju zgradili prvo jedrsko elektrarno, ki naj bi rešila probleme energetske krize. Že takrat je bilo obljubljeno, da bo poskrbljeno za nizko in srednje radioaktivne odpadke v času petih let od obratovanja. Take so bile obljube krški občinski skupščini, ko je dala soglasje elektrarni za trajno obratovanje. Takrat ste vi spoštovani predsednik hodili v prvi razred osnovne šole. Obljube o rešitvi so se vrstile, odpadki pa so se še naprej kopičili v elektrarni, ki je med tem začela širiti začasno odlagališče , odpadke pa stiskati in tako zmanjševati prostornino. Spoštovani predsednik! Vi ste med tem končali študij in igralski na igralski akademiji in začeli nastopati po Sloveniji. Med drugimi ste imitirali gospoda Drnovška, Ropa, gospoda Janšo in nekatere ministre, ki še vodijo in so vodili našo državo. Bolj resno so začeli iskati lokacijo za odlagališče po letu dva tisoč. Po dolgih in vročih razpravah, kje naj bo odlagališče, je prišlo leto dva tisoč devet. Tudi jaz sem bil med občinskimi svetniki v Krškem, ki smo pod nujno na pozni večerni seji dali soglasje takratni, a edini možni lokaciji odlagališča Vrbina pri Krškem. Med tem ste, gospod predsednik, zapustili igralski oder in stopili na političnega. Kar dvakrat ste bili župan Kamnika in malo je manjkalo, da bi postali predsednik države, zdaj pa ste pred nami kot predsednik vlade. Sprašujem vas, ali štirideset let ni dovolj dolga doba, da bi rešili ta problem, gospod predsednik? v imenu Slovenske nacionalne stranke, predvsem pa v imenu prebivalcev Posavja, sprašuje in s ali se vi in vaša vlada zaveda tega problema, ali ga boste končno rešili in kdaj, da ne bo tako kot tisti dve študentki v Ljubljani? Hvala.